frumvarpið er þrjú hundruð tuttugustu og sjötta mál og er að finna á þingskjali númer þrjú hundruð fimmtíu og átta með þessu frumvarpi eru lagðar til breytingar á grunnfjárhæð sjómannaafsláttar auk þess sem lagðar eru til breytingar sem lúta að skattframkvæmd í fyrstu grein frumvarpsins er lagt til að grunnfjárhæð sjómannaafsláttar verði hækkuð um tvö og hálft prósent frá fyrsta janúar tvö þúsund og sex og komi til framkvæmda við staðgreiðslu á árinu tvö þúsund og sex þessi hækkun er í samræmi við þá hækkun persónuafsláttar sem samþykkt var haustið tvö þúsund og fjögur í annarri grein frumvarpsins er lagt til að breyting verði á viðmiðunardagsetningu þess hvar menn skuli telja fram og hvar lagt skuli á þá ár hvert lagt er til að menn skuli telja fram og vera skattlagðir þar sem þeir áttu lögheimili þrítugasta og fyrsta desember ár hvert í stað fyrsta desember eins og nú er ástæður þess að miðað hefur verið við fyrsta desember en ekki síðasta dag ársins liggja í vinnulagi fyrri tíma en ljóst er að verulegar tæknilegar framfarir hafa átt sér stað frá því að framangreint tímamark var lögfest núgildandi fyrirkomulag hefur hins vegar tafið fyrir vinnslu skattyfirvalda og aukið hættu á villum og því er þessi breyting lögð til hæstvirtur forseti með þessum orðum legg ég til að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessari umræðu